La propia Agencia de los Derechos Fundamentales nos alerta de las desigualdades económicas mundiales y del aumento de la movilidad laboral, que están favoreciendo la explotación laboral. Y también nos alerta de que un contrato de trabajo y un permiso de residencia no garantizan situaciones justas. Bajo la legalidad, en la Unión Europea hay también explotación. La explotación, además, tiene rostro femenino.